los intereses económicos y estratégicos que se concentran en la zona hacen el resto, porque convierten la región en un polvorín. Los asesinatos sectarios, los atentados, los combates permiten presentar esta crisis como una simple cuestión militar y de seguridad, pero es mucho más y solo aplicando medidas integrales, que aborden la raíz del problema, habrá soluciones. La libertad, el desarrollo, la igualdad y los derechos básicos de las personas son lo más importante, y la integridad de los Estados, especialmente cuando estos no ofrecen esas respuestas a su ciudadanía, son palabras vacías. Por eso, coincido con la necesidad de promover y apoyar una solución integral —política, social y económica— al problema de Irak. Apoyo el anuncio del Gobierno del Kurdistán de celebrar un referéndum de independencia con respeto a las minorías, tal y como lo recoge la Resolución suscrita entre los cinco grupos. Esperamos —y espero— que formen rápidamente un gobierno estable para poder explorar soluciones sobre la base del diálogo regional y, mientras tanto, debemos seguir apoyándoles con ayuda diplomática y humanitaria.